Voorzitter, deze week hebben we de kans om duizenden, vele duizenden automonteurs, wegenbouwers en bouwvakkers beter te beschermen tegen kankerverwekkende dieseldampen en andere carcinogenen op de werkvloer. Werknemers hebben het recht om goed beschermd te zijn en niet ziek te hoeven worden van hun werk. Dat komt gelukkig terug in deze wetgeving. Als we voor stemmen, dan kunnen we voorkomen dat mensen die met op diesel draaiende machines werken, hart en vaatziekten, longproblemen of kanker krijgen door het werk. Als we voor stemmen voorkomen we zoveel ellende in zoveel gezinnen in Europa. Achter die ellende kunnen we met deze wetgeving nu een punt zetten.